Elle était dotée d'un mandat clair passer à la loupe les dysfonctionnements, ou pas, de notre système d'autorisation des pesticides et surtout tracer des pistes pour l'avenir. Tout ceci intervenait, on l'a dit, dans la foulée du renouvellement controversé du glyphosate à la fin de

Lins, pour l'excellence de la collaboration avec eux et aussi je tiens à le dire Éric Andrieu, un président expert, un président exigeant et un président empathique. C'est donc un rapport ambitieux dont nous débattons ce soir. Les recommandations que nous faisons sont fortes et urgentes. Le rapport, largement soutenu en commission PEST, prend en compte, en priorité, la santé des Européens. Nous avons scrupuleusement analysé les lacunes actuelles du système d'autorisation des pesticides et proposons une liste de recommandations immédiatement applicables à la Commission, aux États membres et à l'EFSA. Notre première exigence est à l'attention de l'Agence européenne de la sécurité alimentaire les experts qui travaillent avec l'industrie doivent être exclus du procédé d'autorisation des pesticides. Tout aussi importante pour la transparence est la création d'un registre public où seront consignées les données et les études utilisées par l'industrie. Nous demandons également que l'Europe augmente le budget de l'EFSA pour renforcer son indépendance et son efficacité. Je rappelle un chiffre qu'on oublie souvent aujourd'hui, le budget de l'EFSA est quatre fois inférieur à celui de l'Agence européenne des médicaments. La sécurité alimentaire mérite mieux que cela. En ce qui concerne les coformulants, qui, comme nous le savons, ont été au cœur du différend sur le glyphosate entre le centre international de recherche sur le cancer et les agences européennes, ma question, Monsieur le Commissaire, est simple, dans le fond quand comptez vous appliquer la loi et publier la première liste négative, c'est à dire d'interdiction, de coformulants? On sait pourtant, aujourd'hui, que l'ajout d'adjuvants et de synergistes est au cœur de la toxicité des produits. L'Europe doit aussi promouvoir une politique zéro pesticides dans les espaces publics, les crèches, les écoles, les hôpitaux, les plaines de jeux et, enfin, élargir l'interdiction à d'autres néonicotinoïdes tueurs d'abeilles que ceux déjà interdits.

En conclusion, l'Europe n'a pas le choix je conclus, Monsieur le Président, je vous rassure elle doit suivre les recommandations de la commission PEST. La protection de notre environnement est une priorité citoyenne. Elle doit être au cœur de nos décisions.